Budżety wieloletnie, tak zwane ramy finansowe, są pozytywnym wyróżnikiem budżetu europejskiego. Pozytywnym dlatego, że pozwalają na przewidywalne finansowanie programów wieloletnich, a programy inwestycyjne ze swej natury są wieloletnie.

Dzisiaj tym uwarunkowaniem jest brexit, ale to nie jest bardzo duże uwarunkowanie zagrażające budżetom europejskim, ponieważ wiele stolic, w tym również największy płatnik netto, czyli Berlin, i największy beneficjent netto, czyli Polska, deklarują możliwość zwiększenia własnej składki do budżetu europejskiego. Tak że ta wola, aby te negocjacje zakończyły się przed wyborami europejskimi, musi być potwierdzona w toku uzgodnień, w toku przejścia od pozycjonowania krajów bo to jest łatwe

Natomiast chodzi o to, żeby przejść do fazy uzgadniania ostatecznego projektu, która jest znacznie trudniejszą fazą, czyli znajdowania wspólnego stanowiska państw członkowskich i wejścia w negocjacje z Parlamentem Europejskim. Ja jestem odpowiedzialny wraz z Gérardem Deprezem za stronę dochodową budżetu europejskiego.